mæli hér fyrir hönd umhverfis og samgöngunefndar fyrir tillögu til þingsályktunar um lagningu raflína í jörð og hljóðar svo alþingi ályktar að fela iðnaðarráðherra í samráði við umhverfisráðherra skipa nefnd er móti stefnu um lagningu raflínu í jörð og þau sjónarmið sem taka ber mið af hverju sinni við ákvarðanir þar um iðnaðarráðherra skal flytja alþingi skýrslu um störf nefndarinnar fyrir fyrsta október tvö þúsund og tólf í greinargerðinni segir meðal annars frá því að á hundrað þrítugasta og fimmta löggjafarþingi var lögð fram tillaga til þingsályktunar um mótun stefnu af hálfu ríkisstjórnarinnar um hvernig leggja mætti á næstu árum og áratugum raflínur í jörð sem nú eru ofan jarðar fyrsti flutningsmaður tillögunnar var helgi hjörvar en meðflutningsmenn voru þingmenn úr öllum flokkum alþingis þetta var þverpólitískt mál núverandi umhverfis og samgöngunefnd þykir tímabært að flytja aftur tillögu um stefnumótun varðandi lagningu raflína í jörð því mikilvægt er að fyrir liggi sýn til framtíðar um hvernig þessum málum skuli helst háttað tillagan er hins vegar nokkuð breytt frá því hún var fyrst lögð fram og velt upp ýmsum álitaefnum hvað þetta varðar eins og allir vita hefur á undanförnum árum orkuframleiðsla á íslandi aukist mjög og jafnframt gagnrýni á neikvæð umhverfisáhrif hennar einn þáttur þeirra áhrifa er sjónmengun af völdum háspennulína og hefur sú krafa orðið háværari að jarðstrengir séu nýttir í stað loftlína það er mikilvægt að fyrir liggi pólitísk stefnumörkun um með hvaða hætti og á hvaða forsendum skuli stefnt að lagningu raflína í jörð og til hvaða þátta skuli sérstaklega taka tillit í þeim efnum það er eðlismunur á umhverfisáhrifum jarðstrengja annars vegar og loftlína hins vegar og því ekki ávallt einhlítt hvor kosturinn er betri út frá umhverfissjónarmiðum hvað jarðstrengi varðar eru helstu umhverfisáhrifin jarðrask vegna lagningar þeirra loftlínur valda minna jarðraski en jarðstrengir þó að jafnan fylgi þeim vegslóðar af einhverju tagi þær þykja hins vegar lýti í landslaginu og eru helst umdeildar fyrir þær sakir enda teljast þær til alvarlegrar sjónmengunar í verðmætu landslagi þá eru loftlínur talsvert landfrekari en jarðstrengir þegar kemur að því að meta kosti og galla jarðstrengja annars vegar og loftlína hins vegar verður og að gera greinarmun á varanlegu og afturkræfu raski slíkt verður að meta út frá mismunandi umhverfisþáttum og þá taka tillit til áhrifa á landslag jafnt sem gróður og vistkerfi segja má að jarðrask vegna stórra jarðstrengja sé umtalsvert varanlegra en sem nemur lágmarksraski af vegslóða sem fylgir loftlínu í viðkvæmu vistkerfi og jarðminjum svo sem um eldhraun eða mýrar er til að mynda mikilvægt að jarðraski sé haldið í algjöru lágmarki á öðrum stöðum kann hins vegar að vera hægt að draga mjög úr jarðraski jarðstrengja með því til dæmis að leggja þá um svæði sem þegar hefur verið raskað svo sem meðfram samgöngumannvirkjum sem þegar eru fyrir hendi eða annars konar lögnum það er mikilvægt að hugað tímanlega að línuleiðum í jörðu til að mynda í tengslum við önnur mannvirkjabelti svo sem vegstæði til að draga sem mest úr heildaráhrifum vegna framkvæmda við lága spennu eru jarðstrengir hagkvæmari kostur en loftlínur en eftir því sem spennan eykst hækkar kostnaður við jarðstrengi mikið og loftlínur eru fyrir vikið hagkvæmari kostur við háa spennu

kemur fram að stofnkostnaður við hundrað þrjátíu og tvö kv streng sé eins og hálft til þrisvar sinnum hærri en fyrir loftlínu með sömu flutningsgetu stofnkostnaður tvö hundruð tuttugu kv strengs sé þrisvar til sex sinnum hærri

í stofnkostnaði hefur að jafnaði ekki verið horft til verðmætis þess lands sem ráðstafa þarf til framkvæmdarinnar en eðlilegt má telja að slíkt sé gert kostnaðarhlutfall milli jarðstrengja og loftlína á þeirri spennu sem þarf til fyrir almenning og almenna atvinnustarfsemi gæti eftir atvikum verið minni en virðist þegar tillit hefur verið tekið til umhverfiskostnaðar og landverðs í þessum efnum er nauðsyn á úttekt á tæknilegri þróun jarðstrengja á heimsmarkaði ásamt rekstrarkostnaði með tilliti til þátta eins og flutningsgetu og spennustigs áætlaðs líftíma og áreiðanleika ýmsa aðra þætti má nefna sem taka verður mið af þegar metnir eru kostir og gallar jarðstrengja og loftlína en tæknilegar takmarkanir jarðstrengja á hárri spennu hafa meðal annars haft áhrif á útbreiðslu þeirra og afhendingaröryggi þannig getur til að mynda viðgerðartími jarðstrengja verið mun lengri en viðgerðartími loftlína sérstaklega á hærri spennu enda er viðgerð jarðstrengja töluvert flóknari aðgerð á móti kemur að jarðstrengir eru óháðir ýmsum ytri þáttum svo sem ísingu saltmengun snjóflóðum veðrum og vindum en jafnframt viðkvæmari fyrir jarðskjálftum og öðrum jarðhræringum að mörgu er að hyggja í þessum efnum

lagðar í jörð nýjar raflínulagnir munu á næstu árum og áratugum fyrst og fremst tengjast iðnaðar og atvinnustarfsemi en ekki þörfum heimilanna eins og segir í framangreindri þingsályktunartillögu frá hundrað þrítugasta og fimmta þingi eru vaxandi kröfur um að iðnaðar og atvinnustarfsemi verði að vera nægilega ábatasöm til að geta sjálf greitt kostnað við bestu umhverfislausnir á hverjum tíma í mörgum ríkjum heims er litið til umhverfiskostnaðar við mat og undirbúning verkefna svo sem í ríkjum innan evrópusambandsins bandaríkjanna og kanada stofnanir á borð við vísindastofnun bandaríkjanna umhverfisstofnun bandaríkjanna og o e c d hafa þannig talað fyrir því að verðgildi náttúru sem tapast við nýtingu sé fellt inn í ákvarðanatöku o e c d hefur einnig mælt með því að umhverfiskostnaður verði með beinum hætti hluti af hagrænni kostnaðar og ábatagreiningu við mat á frekari uppbyggingu í orkufrekum iðnaði á íslandi vinna af þessu tagi hefur til þessa ekki verið framkvæmd hérlendis og umhverfiskostnaður því óþekkt stærð við ákvörðunartöku í þessu samhengi má jafnframt benda á að í norska þinginu var undir lok árs tvö þúsund og tíu samþykkt þingmál sem fól í sér áskorun til ríkisstjórnarinnar í þremur liðum í fyrsta lagi var ríkisstjórninni falið að gera tillögur til breytinga á orkulöggjöf með það fyrir augum að auka notkun jarðstrengja og sjóstrengja til þess að draga úr umhverfisáhrifum þegar orkuflutningamannvirki færu um verðmætt landslag í öðru lagi var stjórnvöldum sem eiganda statsnets sf falið að sjá til þess að fyrirtækið frestaði öllum áformuðum framkvæmdum sem fælu í sér loftlínur er færu um verðmætt landslag og í þriðja lagi var krafist aukinnar áherslu á rannsóknir og þróunarvinnu er lýtur að jarð og sjóstrengjum til orkuflutninga það er ljóst að þróunin er hröð og tækniframfarir miklar enda hefur ýmislegt breyst í þessum efnum á undanförnum árum hérlendis hafa dreifiveitur nú þegar gert mikið átak í að leggja raflínur í jörð en þær hafa mun lægri rekstrarspennu en háspennulínur í flutningskerfinu víða í sveitum landsins hafa línur verið felldar með skipulegum hætti og strengjum komið í jörðu þar sem það er hagkvæmt að þessi framangreindu frú forseti áréttar nefndin mikilvægi þess að hugað sé að skýrri stefnumótun stjórnvalda og að fyrir liggi greining á forsendum þess til framtíðar að leggja sem mest af raflínum í jörð þetta er vinna sem á síðan að skila sér sem fyrr segir í skýrslu til alþingis þannig að við getum með sem skynsömustum hætti ákvarðað leiðina fram á við það er sem fyrr segir öll umhverfis og samgöngunefnd sem leggur þessa tillögu fram